Madame la Présidente, je pense qu'il est absolument urgent de sortir de l'approche exclusivement ou strictement comptable pour donner enfin des perspectives à la Grèce et, plus encore, au peuple grec. Il me semble que nous devons agir en même temps dans deux directions. Oui, évidemment, il faut des réformes de fond et nous le savons tous de l'État, de l'administration, de la justice, de la santé.

Il faut que la Grèce reconstruise une industrie, reconstruise une agriculture, se dote et ouvre des voies nouvelles, en particulier en ce qui concerne les énergies renouvelables.